Antes de 2002 no existía ningún instrumento para poder paliar los daños producidos por una catástrofe y, después de su entrada en vigor, ahora hace ya doce años, hemos podido determinar, por parte de todos los estamentos, que era un instrumento francamente mejorable porque durante esta vigencia había tenido problemas en su aplicación, especialmente en lo que se refiere a la agilidad y a la simplificación del Fondo y en cuanto a las posibles expectativas por parte de algunas regiones sobre el acceso o no a este Fondo. En el año 2005, la Comisión ―y también el Parlamento― intentaron sin éxito una modificación ―precisamente para poder conseguir los objetivos de simplificación y de eficacia del Fondo―, pero no fue bien recibida y quedó finalmente en un cajón. Ha sido ahora, en el año 2014, cuando esta modificación ha sido posible y se ha podido acometer prácticamente por unanimidad.

Después de una serie de negociaciones entre el Consejo, la Comisión y el propio Parlamento, se ha mejorado sustancialmente en varios aspectos.

muy poco claro, en el sentido de que hablaba de todas aquellas catástrofes que generen repercusiones graves y duraderas en las condiciones de vida y en la estabilidad económica de la región. Estos conceptos eran muy indeterminados y, por lo tanto, los hemos modificado estableciendo que sean todas aquellas catástrofes que supongan o que superen el 1,5 del producto interior bruto de la región y, en el caso de las regiones ultraperiféricas, el 1.

Otro de los temas que también estaban encima de la mesa era el tema de la agilidad del Fondo. Se habían pedido anticipos en fin, que las regiones pudieran cobrar en el momento en que se produce la catástrofe ―esto es muy importante la inmediatez― toda una serie de anticipos.

Estas diez semanas eran pocas y se ha ampliado el plazo a doce semanas, como período complementario, para que se pueda presentar la documentación que fuera menester en el período complementario.